Datele statistice arată că aproximativ 15 dintre europeni sunt victimele unor infracțiuni, iar consecințele fizice, emoționale și financiare pentru victime și pentru familiile lor nu pot fi comensurabile și nu pot fi văzute în date statistice.

Ordinul de protecție european va schimba dimensiunea limitată, teritorială a măsurilor de protecție, luate pe baza dreptului penal. Directiva va permite ca ordinul de protecție emis într un stat membru să fie recunoscut în alt stat membru în care călătorește victima. Ca raportor din umbră al PPE în Comisia LIBE, mulțumesc raportoarei Teresa Jiménez pentru dedicația cu care a lucrat și angajamentul său pentru protecția victimelor. Mulțumesc Consiliului pentru inițiativa sa legislativă și Comisiei europene pentru propunerile legislative care completează această directivă în vederea recunoașterii măsurilor de protecție emise în baza dreptului civil și administrativ. Toate victimele trebuie tratate cu respect și demnitate și trebuie să primească protecție în paralel cu libertatea de a se mișca liber în Uniune, ca spațiu real de libertate, securitate și justiție.